Señor presidente, solamente quiero intervenir en nombre del Grupo ALDE para confirmar que la oportunidad de debatir aquí, el miércoles, en este Pleno, es incomparable es imprescindible que ratifiquemos nuestra posición, que ya es de seguimiento al desmantelamiento que se ha ido produciendo durante todo este tiempo. Lo que vamos a debatir aquí y lo que queremos resolver en esa Resolución común es que el orden constitucional en Venezuela ha sido evidentemente desmembrado. El propio movimiento del Gobierno de Maduro para hacer que el Tribunal Supremo quite todas las competencias a la Asamblea Nacional, que es la representante de los venezolanos, es tan anticonstitucional como la orden posterior de volverla a poner en marcha. Ustedes hablan siempre de injerencia, hablan de soberanía, hablan de democracia...

cierto es que en Venezuela la democracia está abolida de facto porque no hay separación de poderes. Y nuestra obligación como Parlamento es reforzar la posición de la Unión Europea, que la propia señora Mogherini, esta misma semana, ha dejado muy clara liberación de los presos políticos, restauración del orden constitucional y elecciones democráticas en Venezuela ya. Y esta semana, además, es el momento en el que la Organización de los Estados Americanos va a adoptar una posición.